Danke Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen hier im Plenum und Damen und Herren auf der Tribüne. Wie oft hören wir, wenn die Sprache auf Quoten kommt, dass manche Frauen sagen Ich will keine Alibi Frau sein, oder manche Männer, wie auch ein Kollege heute gesagt hat Das ist ja Diskriminierung.